Také se nepochybně shodneme, jak vyplývá z diskuze, že by členské státy měly především přijmout opatření, která usnadní všem osobám se zdravotním postižením vykonávat svá politická práva na té, řekněme, přiměřené úrovni, která zaručí tu dostupnost tohoto práva. Jedná se zejména o úpravu volebních procedur, jedná se o dostupnost volební místnosti. Samozřejmě také o dostupnost materiálů, které jsou spojeny s výkonem toho volebního práva ve vztahu právě k vnitrostátním volbám, ale samozřejmě i volbám do Evropského parlamentu.

Takže mluvili jsme již o volebních místnostech, které by měly být samozřejmě přístupné všem osobám se zdravotním postižením. Také volební postupy včetně hlasování na dálku by měly být osobám se zdravotním postižením dostupné a plně srozumitelné. Potom jsou to opatření, která se týkají členských států a politických stran.

Také volební debaty by měly být tímto způsobem tlumočeny pro osoby se zdravotním postižením. Byly zde již zmíněny rovné kvóty, to bych se chtěl také vyjádřit.